Des entreprises privées rivalisent aujourd'hui de puissance avec les États. Pour fabriquer le consommateur idéal, soumis à l'injonction publicitaire, elles entendent rompre ce lien avec la puissance souveraine qu'est la monnaie. Pour achever la mise en place de la société du marché total, elles veulent privatiser la monnaie et se mettent en capacité d'émettre leur propre monnaie. Le mouvement en ce sens est représenté par le Bitcoin. Même si le Bitcoin, qui n'a pas de pouvoir libératoire, n'est pas une monnaie et s'apparente à une pyramide de Ponzi. Il ne vaut que par la croyance qu'il va prendre de la valeur. Concernant le Libra, il demeure une monnaie privée et n'a rien à voir avec le projet de plusieurs banques centrales désireuses d'émettre une ou des monnaies électroniques, mais dont la gouvernance sera celle des instituts d'émission, in fine appuyée sur la souveraineté de l'État. Voilà pourquoi nous sommes en faveur de ce texte. Nous devons prévenir le développement des monnaies privées concurrentes de celles des États pour protéger l'épargne et la sécurité des transactions.